Er is geen toekomst voor de landbouwer zonder jonge landbouwers. Meer centen voor beginnende boeren kan dus echt wel een verschil maken. Tweede belangrijk punt de positie van de landbouwer in de voedselketen. Geen eerlijke prijs zonder een sterkere positie voor de boer.

Jonge, actieve landbouwers verdienen die wel.